Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Kolegice in kolegi, še enkrat, lep pozdrav. Arbitrarno poseganje v davčno politiko ni cilj, ki ga zasledujemo. Ta predlog ima več skupnega z računovodskimi knjigami kot s hokejem ali košarko, kar uvodoma priznava tudi predlagatelj. Področje donacij že imamo dobro urejeno. Ne govorimo o celostnem financiranju, zdravju koristnih, prostočasnih aktivnosti, temveč o namenjanju dela dohodnine dejavnostim, ki so družbeno koristne. Sistem obstaja, vsako leto pa se ga poslužuje približno deset tisoč oziroma deset odstotkov vseh davčnih zavezancev. Olajšava za donacije izbranih področij, tudi športa ne diskriminira med različnimi panogami in interesi, prav tako ne stremi k izrabljanju sistema za davčne odpustke. Tega pa žal ne moremo trditi za predlog, ki ga imamo spet, pred seboj. Ta namreč predlaga znižanje davčne osnove za dvakratni znesek plačane donacije, po drugi strani pa je v pokroviteljskem razmerju do športa kot poljubne dejavnosti, preko katere se lahko niža davčno osnovo. Krog med, zagotavljanjem medsebojne koristi med športnim društvom in donatorjem je dejansko sklenjen preozko, kar bi v praksi lahko pomenilo neposredno izvajanje pritiska in favoriziranje določenih športnih društev ali aktivnosti. Za primer, nikjer ni niti omenjena zgornja meja donacij, ki jih športno društvo lahko, prejme, zato bi bila ta društva lahko postavljena v izrazito neenako neenake položaje glede podjetij odrešenikov ali rabljev. Možnosti nadzora so omejene, če že ne ničelne, ker odpira jez možnih zlorab in nepravičnih davčnih praks pravnih oseb in društev, še več. Drobljenje davčne politike, v katero ta predlog hkrati spada in ne spada, kot Schrödingerjeva mačka, ustvarja nevaren precedens za preferenčno obravnavanje določenih področij, ki so ali nekomu ta trenutek ljuba ali pač večno javno čislana. Ravno idoliziranje športa in hkratna ignoranca do prekarizacije športnikov izkazujeta večno prisotno hinavsko držo na tem področju. Za športno udejstvovanje v organizirani ali prosti, rekreativni ali profesionalni obliki seveda glasno navijamo, toda v končni fazi si ta predlog jemlje avtoriteto, da jemlje drugod. Primanjkljaj v javnem proračunu, ki je po eni strani nepredvidljiv, po drugi pa nesmiseln, vsakem primeru pomeni manj za kulturo, manj za zdravstvo, manj za izobraževanje, manj za socialo in za manj izstopajoče športne aktivnosti. Tega predloga nismo podprli v preteklosti in ga tudi tokrat ne bomo. Hvala.